Mais, et c'est là le point le plus important, je ne comprendrais pas et je pense que les citoyens européens ne comprendraient pas non plus que, devant quelque chose qui nous semble une espèce de mammouth, nous disions OK, on commence tout de même les négociations. Au nom du principe de précaution et de la décence européenne, je vous demande, Madame Reding, non pas de geler, mais de postposer le début de ces négociations, en attendant d'avoir toute la clarté sur ce qui s'avère bien une très grosse affaire.